að efnahagslífi íslenska ríkisins og það hefur auðvitað komið fram hér á undanförnum dögum og í ræðum hér að það eru örlagaríkir tímar þessar vikurnar og framundan og raunar ótrúlegt að vera kominn í þetta viðfangsefni rétt nýsestur á þing og að horfa á það hrun sem hefur átt sér stað í

og fyrst áætlun ríkisstjórnarinnar og samkomulagið við alþjóðagjaldeyrissjóðinn liggur ekki fyrir þá átti ég kannski von á að heyra meira af óskum stjórnarandstöðunnar og kröfur til þeirrar áætlunar ef ég hef skilið þetta rétt þá hlýtur samkomulagið að koma til afgreiðslu hér á þinginu og þá með þeim fyrirvara að hér verði hugsanlega gerðar einhverjar breytingar á því við eigum líka von á því að stjórn alþjóðagjaldeyrissjóðsins komi með einhverjar tillögur eða óskir í umfjöllun sinni um málið ég er sem sagt að eftirlýsa að það hefði verið gaman að heyra meira af tillögum og óskum um það með hvaða hætti þetta hefði átt að vera það eina sem komið hefur fram í sjálfu sér er það að v g virðist hafa mikinn ímugust á sjóðnum og telja ónauðsynlegt að leita til hans hefðu viljað fara aðrar leiðir

en það hefur auðvitað komið fram í umræðunni í samfélaginu undanfarið að almenningur spyr hvernig gat þetta gerst og hver ber ábyrgðina það er eðlilegt að menn spyrji það er eðlilegt að menn velti því fyrir sér hver á sökina á því sem hér hefur gerst og öll hljótum við að líta til baka og reyna að leita svara en ég skal hreinskilnislega viðurkenna það að ég get ekki svarað þessum spurningum í dag ég hef velt því fyrir mér hverjir beri ábyrgð á því lagaumhverfi sem samþykkt var þegar einkavæðing bankanna átti sér stað ég hef nú oftast kallað það gjöf eða skiptingu bankanna á milli tveggja stjórnmálaafla árið tvö þúsund og tvö þá talaði ég fyrir því að öðrum ríkisbankanum yrði haldið eftir og samfylkingin hafði nú raunar þá skoðun á þeim tíma sat hjá við afgreiðslu á því frumvarpi vegna þess að hún vildi sjá að ríkið væri áfram inni á markaðnum ég velti því líka fyrir mér hvort ég beri ábyrgð á þeim röngu ákvörðunum sem gerðar voru á þenslutímanum þegar uppbyggingin var öll fyrir austan fyrirsjáanlegt að hér yrði mikið um að vera þá var gripið til stýrivaxtahækkana sem leiddu meðal annars til þess að hingað streymdi erlent fé inn til landsins svokölluð jöklabréf komu til á sama tíma varð bindiskyldan lækkuð það voru lækkaðir skattar á fyrirtæki húsnæðislánin voru aukin og allt gerist þetta á sama tíma og þenslan var mjög fyrirsjáanleg ég veit ekki hvort ég ber ábyrgð á þessu eflaust geri ég það að einhverju leyti en ég veit það þó að ég ber ábyrgð á minni eigin skuldsetningu

og tók bílalán í erlendri mynt

gætu bankarnir hrunið að hafa ekki gert tillögur um að brjótast út úr regluveldi alþjóðasamfélagsins þar sem tryggingin fyrir innlánsreikningum bæði hér og erlendis átti að vera tryggingasjóður sem greiddi ákveðið framlag og ekkert annað sjóður með sína átján til nítján milljarða dugir skammt til þess að tryggja öll innlán innanlands hvað þá upp í þá hundruð milljarða sem voru erlendis auðvitað hefði ríkisstjórnin getað sagt þetta voru einkabankar og þetta voru einkafyrirtæki sem bera ábyrgð á þessu og engin ástæða til annars heldur en að greiða bara í tryggingasjóðinn hlutfall við það sem hann ber ábyrgð á

ég gerði mér ekki grein fyrir því líka að peningarnir mínir í líftryggingum eða í séreignarsparnaði væru ekki tryggir

en oftrú mín á því efnahagslífi á þeim tíma og á þeim fyrirtækjum sem tóku að sér að ávaxta mína peninga hefur orðið til þess að mér sást ekki fyrir ég hefði getað gert mér grein fyrir því að það stefndi í óefni við vissum að það var lánsfjárkreppa við gátum séð að bankarnir voru í vandræðum með að fjármagna sig við vissum að þeir voru að fara að auka innlán sem þótti þá fín aðferð til þess að skapa sér fjármagn allt þetta hefði maður kannski átt að sjá en ég held að það eina sem við getum gert til þess að svara þessum spurningum er að fara auðvitað þá leið sem hér hefur verið boðuð að það verði gerð úttekt á þessu öllu saman peningamálastefnunni og því sem dró okkur á þennan stað það verði gert af fullum heilindum með aðilum bæði innanlands og erlendis sem enginn ágreiningur er um og það verði gert á ábyrgð þingsins á sama tíma er þegar komin af stað vinna til þess að gæta að því hvort einhverjir hafi misnotað sér þetta ástand og skarað eld að sinni köku með ólöglegum hætti það eina sem ég get

og reyna að gæta hagsmuna landsbyggðar í þeim átökum sem nú eru framundan baráttan stóð um það þegar þenslan var hvað mest að ákveðin svæði urðu útundan og það má auðvitað ekki bitna á þeim svæðum nú þegar hugsanlega verður gripið til niðurskurðar að þessi svæði verði enn og aftur látin gjalda ég hef lagt mitt af mörkum í starfshópi um björgunaraðgerðir til að reyna að vernda einstaklingana og heimilin í þessum slag öllum saman hópur sem hefur starfað með félagsmálaráðuneytinu ég sem formaður félags og tryggingamálanefndar hef komið þar að ég get sagt það að félags og tryggingamálanefnd boðaði á sinn fund alla þá aðila eða þær stofnanir sem heyra undir félags og tryggingamálaráðuneytið ásamt samtökum atvinnulífsins eða fulltrúum þeirra og frá así og ég get sagt það að á þeim fundi kom fram að það er gríðarlega mikil og góð vinna búin að vera í gangi hjá þessum aðilum öllum bæði hjá ráðuneytinu sjálfu hjá vinnumálastofnun barnaverndarstofu ráðgjafarstofu heimilanna íbúðalánasjóði til þess að undirbúa sig og bregðast við því ástandi sem nú er komið upp það hefur verið sett upp öflugt upplýsinganet heimasíða hjá ráðuneytinu og þangað er mikið af heimsóknum inn á þessa síðu tengjast síðan verkalýðsfélög og ýmis sveitarfélög og aðrir sem eru að vinna að málum á öðrum stöðum það eru reglulegir fundir stofnana og ráðuneyta bæði með íbúðalánasjóði og innbyrðis samtök atvinnulífsins eru við borðið og fleiri og fleiri aðilar þegar hafa komið fram ýmsar tillögur og sumar komin í framkvæmd íbúðarlánasjóður þær reglur sem þar hafa gilt um greiðsluerfiðleikalán hafa verið látnar gilda um íbúðalán hjá bönkunum það voru gefnar út heimildir til þess að frysta gengistryggð íbúðarlán það er verið að ljúka drögum eða gera sem sagt lög um greiðsluaðlögun það er verið að vinna með stimpilgjöld og kostnað af lántöku og þannig mætti lengi telja það er verið að glíma við það að reyna að lágmarka innheimtukostnað aflétta gjöldum en það er auðvitað eins og annað þegar maður stendur uppi í ræðustól alþingis og gefur einhverja svona upptalningu þá skapast ákveðnar væntingar og það er auðvelt að koma svo síðar og segja að menn hafi ekki staðið við slík fyrirheit

mögulega geta að koma með góðar hugmyndir leita góðra lausna koma þeim á framfæri hvort sem er við ráðuneyti eða til okkar sem erum að vinna að þessu eða inn í félags og tryggingamálanefnd þar sem allir flokkar eiga aðild og reyna þannig að gera allt sem við getum til þess að verja heimilin og einstaklingana frá því að lenda í gjaldþroti frá því að lenda í fjötrum skuldsetninga umfram það sem óhjákvæmilegt er nú þegar það er ýmislegt hægt að gera en það er vandmeðfarið vegna þess að margt af því sem gert er getur orkað tvímælis einkum varðandi hugsanlegar lögsóknir vegna jafnræðisreglna og vegna þess að menn mismuni á einhvern hátt eigendum hvort sem þeir lána eða inneigna þetta er þegar búið að boða og þess vegna verða menn að vanda sig í sambandi við þetta hér hafa verið nefndir ýmsir hlutir það er búið að efla ráðgjafarstofu heimilanna það er búið að ræða um hvort eigi að heimila að nýta séreignarsparnaðinn til þess að bjarga mönnum út úr þessu það hafa komið hugmyndir um það hvort eigi að setja sérstök lög varðandi dráttarvexti þannig að stýrivaxtahækkunin sem hér er nú komin verði mildari en ella og svona mætti lengi telja þetta gildir raunar eins og ég sagði um allar innheimtuaðgerðir hvort sem er hjá einstaklingum eða fyrirtækjum að menn þurfa að fara eins varlega og hægt er sjálfur hef ég haft áhyggjur af börnum og unglingum í þessari umræðu allri saman og bið menn um að gæta orða sinna í sambandi við lýsingar á ástandinu eða upphrópanir hvort sem er gegn ráðamönnum eða öðrum þrátt fyrir reiði

fara á alversta veg það er okkar verkefni að byggja nýtt samfélag ný tækifæri og ný viðmið í þessu samfélagi og við eigum að nýta okkur þetta vandamál sem við stöndum frammi fyrir til þess að byggja upp í framhaldinu